háttvirts þingmanns össurar skarphéðinssonar trúanleg í þessum efnum fram til þessa dags hefur engum tekist að sannfæra mig um það að við íslendingar munum fá einhverja sérstaka undanþágu frá sameiginlegri fiskveiðistefnu evrópusambandsins eiga ekki efnum sinni fram fitler fyrrverandi sjávarútvegskommissar evrópusambandsins þegar ég spurði hann að þessu fyrir nokkrum árum síðan ég tek þessi orð hreinlega ekki trúanleg og ég trúi því heldur ekki þó að háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson segist hafa komið hingað og talað við einhverja sérfræðinga og þeir hafi sagt honum eitthvað á þá leið að þeir geti annaðhvort ekki svarað spurningum um þetta efni þeir telji að við þurfum enga undanþágu þá tel ég einfaldlega að þessir menn hafi ekki umboð til að vera með yfirlýsingar um eitt eða neitt hvað þetta varðar því að umboðið til að taka svona ákvarðanir umboðið til að fara í svona samningaviðræður hlýtur að koma frá hinum ýmsu löndum innan evrópusambandsins og þar eru ýmsir hagsmunahópar sem þrýsta mjög hart á það eða munu eflaust þrýsta mjög hart á það að fá fiskveiðiréttindi við strendur íslands hér var talað um sögulega reynslu það eru margar evrópuþjóðir sem hafa sögulega reynslu af fiskveiðum við ísland og ég hygg að þessar þjóðir hafi engu gleymt það eru margar þjóðir sem hafa um mjög sárt að binda í evrópu vegna fiskveiðistefnu evrópusambandsins sem hefur verið gersamlega mislukkuð nágrannaþjóðirnar búa bara skammt hérna undan til að mynda bretar og skotar það eru breskir togarar að veiða við ísland núna þeir eru að landa fiski núna fyrir austan og flytja hann út á markaði á bretlandseyjum þar sem þessi fiskur keppir við fisk sem íslenskir sjómenn eru líka að reyna að selja og þessi fiskur sem bresku togararnir eru að veiða hér samkvæmt samningi við íslendinga veldur verðfalli hjá okkar mönnum og okkar menn eru mjög pirraðir yfir þessu ég er alveg sannfærður um það að í evrópu þar sem ríkir viðvarandi skortur á hvítfiski þá mundi strax myndast mikil pressa á það einmitt að komast inn í gullkistuna hér við land og fá að veiða fisk